Solamente expresar mi satisfacción por el apoyo a un Tratado de las Naciones Unidas que intenta poner orden en un comercio efectivamente fuera de control. Hay que aumentar el control, la regulación y la transparencia en la fabricación y en el tráfico de armas. Eso no significa estar en contra de la fabricación de armas por un país concreto. Mi país tiene una industria armamentística importante pero, sin embargo, tenemos otras contradicciones por ejemplo, que un ministro que ha sido alto ejecutivo de fábricas de armas, misiles y minas antipersonales sea ahora el responsable del departamento.